Das ist eine große Leistung. Ich will in diesem Zusammenhang zwei Punkte kurz ansprechen, die hier Gegenstand der Debatte waren.

Ich bin damit sehr einverstanden.

Aber eines will ich auch deutlich sagen Der Ratspräsident muss sich vor keinem Parlament verantworten, weder vor dem Europäischen Parlament noch vor irgendeinem nationalen Parlament. Das heißt, die demokratisch legitimierte Institution, der demokratisch legitimierte Präsident Europas sind Sie als Kommissionspräsident. Deswegen Tandem ja, aber dann sitzen Sie bitte vorne und lenken dieses Gefährt! Zweiter Punkt Die Ratsvertreterin hat eben gesagt, dass Cathy Ashton als Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin der Kommission am

Voll antreten wird Cathy Ashton ihren Job erst nach Zustimmung dieses Parlaments Ende Januar

Wenn er einmal mit seinen Leuten in Großbritannien an der Regierung sein sollte, dann werden die Briten die Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union sehr zu schätzen wissen, denn sie kommen dann in Massen nach Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und auch nach Portugal, Herr Barroso!